Señor presidente, señorías. Quisiera, en primer lugar, felicitar a los ponentes por este informe, que llega en un momento muy particular de nuestro calendario. Yo creo que no nos podemos definir en este momento en la Unión Europea solamente como los consumidores de un gran mercado, sino como ciudadanos de una Unión. Y hay un salto social cualitativo desde la condición de consumidor a la condición de ciudadano. Señor Gahler, en su presentación nos decía que los ciudadanos nos exigen no solo mayores cotas de bienestar y de progreso, sino mayores cotas de seguridad. Hay colegas en esta Cámara que piensan que la Unión Europea se encuentra en una especie de paraíso posthistórico, donde las guerras, los militares y los conflictos son cosa de otros. Tenemos en este momento serias amenazas que pesan sobre la Unión Europea y, hoy, tenemos ejércitos que no tienen enemigos aparentes y tenemos enemigos que no tienen ejército. La Unión Europea tiene que franquear de una vez por todas su paso a la edad adulta. Y, aunque el código transatlántico está inscrito de alguna manera en los genes de la Unión Europea, tenemos que empezar a desarrollar nuestras capacidades de defensa. Por eso tenemos que felicitarnos por los progresos que se han venido realizando y que ha impulsado la alta representante desde el Consejo Europeo de diciembre y felicitar a los ponentes.